Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana ministra, hvala za odgovora, ki sta me sicer res razveselila in zelo pozdravljam, predlagane spremembe, predvsem tudi zadnjo glede zakona o vodah, ker sama seveda prihajam iz Pirana in se s tem, precejkrat smo se že v preteklosti srečali in mislim, da je tovrstna pobuda zelo, zelo primerna v teh primerih. Vse pa želim opozoriti še, da je tudi državni svet februarja letos na pristojni komisiji interesne skupine obravnaval odprta vprašanja sistema varstva pred naravnimi nesrečami, torej odprave njihovih posledic, ter sprejel kar precej predlogov za izboljšanje sistema. In te predloge je naslovil za vlado, zato verjamem, da sta tudi ministra z njimi seznanjena. Med drugim državni svet opozarja na potrebo po spremembi enajstega člena zakona odpravi posledic naravnih nesreč, s katerimi bi se mehanizem pomoči države prizadetim občinam sprožil čim hitreje, in sicer predlagajo avans. In me zanima, ali sta seznanjena s temi predlogi ter kakšno je vajino stališče do zadevnih, sprememb. Kakor tudi, ali bodo lokalne skupnosti v, spremembe, ki ste jih ravnokar opisali, vključene? Torej, ali se bodo njihova stališča slišana? Hvala.